De boeren, die elke dag hard werken om een eerlijk product voor ons te maken, die goed zorgen voor hun dieren en verantwoordelijk omgaan met hun land en watergebruik, hebben weinig baat bij dit beleid. Het enige gemeenschappelijke aan dit beleid is dat in bijna elke lidstaat 80 van de subsidie gaat naar de 20 rijksten. Als we hiervan een top 100 of een top 200 maken, zal daar niet één echte boer op staan, maar vooral multinationals en grootgrondbezitters, bedrijven die vaak miljoenen, soms wel miljarden omzet draaien. Natuurlijk zijn we blij dat er een van boer tot bord strategie komt, maar zonder hervorming van het landbouwbeleid laten we de boeren in de steek die goed omgaan met hun land en watergebruik en blijven we vervuilende multinationals en rijke grootgrondbezitters vetmesten.